Az európai gazdaságnak nemcsak a gerincét, hanem a növekedési bázisát is a mikro kis és középvállalkozások adják.

Elengedhetetlen tehát, hogy a belső piacon mindent megtegyünk annak érdekében, hogy csak az észszerű elvárások maradjanak fenn velük szemben, és ahol lehet, könnyítsük az életüket. Tudjuk, hogy az Unió komoly versenyképességi problémákkal küzd.

Ezen államok vállalatainak azaz a mi kkv ink vetélytársaiknak egy sor előírásnak nem kell megfelelniük, tehát előnyösebb helyzetből indulnak. További kihívás itt is sok szó esett róla hogy lépést kell tartanunk a digitalizációban és technológiai újításokban élenjáró harmadik országokkal.

Biztos úr, a vitából kiderült, hogy a célban egyetértünk, és most már viszont nagyon szeretnénk látni a részleteket, a megvalósítást. Várhatjuk e, hogy a Bizottság minden jogalkotási javaslatot előzetesen megvizsgál abból a szempontból, hogy miként hat a versenyképességre, és a kkv kra, és erről jelent is a Parlamentnek?